Señor Presidente, en el País Vasco, la asociación Eurobask dedicó el pasado 9 de mayo a aprobar un manifiesto en el que los europeístas vascos renovamos nuestro compromiso con el proyecto europeo. Necesitamos una Europa que ponga a la ciudadanía en el centro del proyecto de integración en vez de a los mercados que defienda una alternativa a la gestión de la globalización, liderando organismos multilaterales capaces de regular el mercado financiero. Queremos un gobierno económico europeo que devuelva al sistema financiero a su misión tradicional de apoyar la eficacia de la economía productiva como generadora de bienestar social. Eso requiere compaginar la reducción de la deuda y el aumento de la competitividad con el máximo impulso de la IDI, orientado especialmente hacia la economía baja en carbono y las energías renovables. Necesitamos liberarnos de dependencias, acelerar el crecimiento y el empleo y establecer nuevos instrumentos de cohesión más diálogo, más política exterior común y un rotundo no a los discursos que criminalizan a las minorías y a la inmigración seres humanos iguales en derechos frente a los recortes etnicistas. En definitiva, una nueva Europa que vuelva a ser referencia en formación y modelo social